Ma l'obiettivo maggiore, a questo punto, deve essere aiutare le nostre imprese prima che i dazi americani si abbattano su di loro, perché tra i tanti prodotti nel mirino salumi, frutti, formaggio ci sono proprio le eccellenze alimentari dei nostri territori. Per questo vorrei chiedere alla Commissione come intende supportare finanziariamente le aziende colpite e se può prendere l'impegno di destinare loro fondi specifici nell'ambito della politica agricola comune. La Commissione ha già trovato un miliardo di euro per l'accordo con il Mercosur. È urgente fare altrettanto per i dazi americani e rimodulare l'uso del Fondo di assistenza alla globalizzazione per aiutare le imprese. Questa crisi deve essere una grande opportunità per dimostrare che soltanto un approccio coordinato ed europeo ci permetterà di fare fronte a questa minaccia. Questo è il momento di dimostrare a tutti, e soprattutto agli Stati Uniti, quanto è forte l'Europa quando è unita e quando difende le sue eccellenze.